Cu toate acestea, aș pune o întrebare, nu atât colegului meu, cât Băncii Europene de Investiții ce spuneți despre proiectul Nabucco, care devine cu atât mai durabil și mai important pentru Uniunea Europeană, mai ales în contextul crizei din Ucraina?